du marché unique de toute l'Union européenne, des exigences en qualité et en quantité de capitaux propres, des exigences nouvelles pour la liquidité qui leur permettront d'être plus robustes face aux chocs, une meilleure gouvernance, un encadrement dont on voit bien que la crise a révélé l'insuffisance dans les années passées. En outre, nous tenons aussi, ensemble, les engagements pris par l'Union européenne au G20 dont les ministres des finances se réunissent, d'ailleurs, cette semaine à Washington.

Bullmann, M. Lamberts, Mme Ford, qui ont assisté M. Karas. En effet, pour avoir participé personnellement à plusieurs des trilogues dans les toutes dernières semaines, je peux dire que c'est vraiment un compromis dynamique qui a été possible, grâce à la compréhension de beaucoup d'entre vous, dans la construction

Je voudrais souligner, peut être, vis à vis de l'extérieur, plusieurs points importants sur lesquels le Parlement européen a apporté un progrès par rapport à nos propositions initiales.

5. Je veux confirmer que le comité de Bâle doit lancer, à l'avenir, une consultation officielle sur ce sujet pour adopter sa position finale pour fin 2013. Dans ce contexte là, je pense raisonnable et préférable de ne pas anticiper sur les conclusions de Bâle. Voilà pourquoi, si vous le souhaitez, je peux marquer mon accord.

Je ne pense pas seulement à Chypre mais à bien d'autres crises bancaires que nous avons subies ou que les contribuables ont subies depuis maintenant cinq ou six